Paní předsedající, nekalé praktiky některých tzv. katalogových firem zůstávají i nadále vážným problémem. Jejich činnost je vždy založena především na obcházení zákona a na velmi špatné vymahatelnosti práva. Řada subjektů se z finančních důvodů na soudy ani neobrátí, množí se ale naopak i případy absurdních rozsudků založených na formalistickém přístupu soudních a dalších dozorových orgánů. Podvodníci však počítají především s nižší úrovní právních znalostí zodpovědných institucí a v řadě případů, bohužel, i s jejich nedostatečnou ochotou, odvahou a jistou pohodlností. Formalistický výklad zákona umožňuje nezasáhnout, tyto případy nepostihovat a umýt si ruce. Paradoxně to vede k ochraně zájmů podvodníků namísto ochrany jejich obětí. Otázka položená Komisi se správně ptá, jak k této záležitosti přistupují členské státy. Jak aplikovaly směrnici o klamavé a srovnávací reklamě? Bez aktivní a nejen formální role státu je tento problém skutečně neřešitelný a petice podvedených obětí budou přibývat.